virðulegur forseti ég held að vilmundur gylfason hafi orðað þetta ágætlega á sínum tíma þegar hann talaði um tröppulýðræðið sem væri fyrirkomulagið

tilviki eiga réttindin eru orðin svo ofboðslega óskýr og ábyrgðin er líka orðin mjög óskýr ég vona svo sannarlega að háttvirtir þingmenn magnús nordal sé jákvæður gagnvart þeirri niðurstöðu sem kemur fram einmitt í þessari nefnd sem háttvirtur þingmaður telur að hafi starfað mjög vel þar sem þeir segja að það verði að auka lýðræðið ég tel að það sé algjörlega nauðsynlegt vegna þess að það sé svo mikilvægt að fólk axli sjálft ábyrgð það er það sem við gerum með því að nýta okkur atkvæðisrétt okkar hvað varðar hins vegar vegar vangaveltur um það að ábyrgðin sé fyrst og fremst alþingis við berum mikla ábyrgð já hins vegar er það þannig a við getum samt ekki sagt það að við berum ábyrgð á því ef einhver keyrir of hratt ef einhver stelur einhverju úr búð eða ef einhver drepur einhvern eða fer illa með það lagaumhverfi sem alþingi setur sumar af þeim upplýsingum sem koma fram í skýrslunni um lífeyrissjóðina virðast til dæmis benda til þess að menn hafi gleymt því að lífeyrissjóðir eru fyrst og fremst hugsaðir sem langtímafjárfestar og voru farnir að telja sig vera einhvers konar day traders eða skammtímafjárfesta þar sem þeir voru að selja í einni vikunni og kaupa í næstu gera ofsalega spennandi framvirka gjaldmiðlasamninga þetta er náttúrlega eitt af því sem er mjög mikilvægt að nefnd á okkar vegum fari í og rannsaki hvort þetta hafi verið með eðlilegum hætti